Doamnă președintă, doamnă comisar, dragi colegi, în actualul context politic și economic, cadrul financiar multianual devine un reper indispensabil în implementarea și menținerea politicilor bugetare financiare ale Uniunii Europene. De aceea consider că principalul său obiectiv trebuie să fie intensificarea politicii de coeziune. Acest lucru presupune finanțarea instrumentelor și liniilor bugetare care conduc la o mai mare integrare europeană, la reducerea decalajelor de dezvoltare, la combaterea ilegalităților și la sprijinirea noilor tehnologii și cercetări. Europa, noi, trebuie să înțelegem că așteptările sunt foarte mari din partea cetățenilor pe care îi reprezentăm. Tinerii se așteaptă ca Uniunea Europeană să rezolve problema șomajului. Antreprenorii își doresc de la noi o bugetare stimulativă. Autoritățile locale speră la fonduri pentru dezvoltare, iar seniorii vor mai multă protecție socială, pe când toată lumea, cu siguranță, merită un trai mai bun. Trebuie să ieșim din carapacea retoricii birocratice și să arătăm tuturor europenilor că banii sunt folosiți transparent, constructiv dar, mai ales, în interesul lor. De aceea, dincolo de revizuire și de cuvinte frumoase, aștept de la Comisia Europeană și de la Consiliu să se trezească și să înțeleagă că trebuie să lucrăm împreună și să finanțăm cum trebuie proiectul european.